Dans cette grande région d'Afrique, on le voit bien, et toutes vos interventions le démontrent, Mesdames et Messieurs les députés, ce qui se passe dans un pays peut concerner tous les autres en termes de développement, de paix ou de stabilité.

Voilà pourquoi ce qui s'est passé avec le référendum est si important.

Je veux aussi, puisqu'elle l'a fait elle même, remercier les parlementaires et d'autres acteurs pour la bonne coopération qu'a démontrée ce processus entre les institutions européennes, et en particulier le Parlement européen. Plusieurs d'entre vous, Mesdames et Messieurs les députés, ont évoqué le Darfour.

Nous y sommes très attentifs, et nous suivons naturellement les développements avec beaucoup d'inquiétude pour ce qui se passe aujourd'hui, en déplorant naturellement beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme et le kidnapping dont sont victimes des personnels des Nations unies.

C'est l'objectif de l'action politique, de tout ce qui est fait pour la stabilité et naturellement, plus concrètement encore, de l'aide humanitaire.

Je veux également rappeler ou confirmer que ECHO restera proactif, et je veux remercier tous les personnels qui sont engagés aux côtés d'ECHO en ce qui concerne la réintégration des populations qui retourneraient du Nord vers le Sud en coopération avec les Nations unies. S'agissant de la coopération avec le Sud Soudan, l'Union européenne va mettre à disposition davantage d'assistance dans ce secteur extrêmement concret et ceux qui me connaissent savent l'engagement qui restera le mien aujourd'hui comme commissaire et dans d'autres fonctions auparavant pour le développement d'une capacité de développement rural et de production agricole dont ces populations ont tellement besoin, sans toujours compter sur des importations qui coûtent de plus en plus cher en raison de la volatilité des prix. La Commission en a beaucoup parlé dans sa communication ce matin. Donc, dans ces secteurs vitaux que sont le développement rural, le développement agricole, les services de base, l'éducation et la santé, la Commission continuera d'augmenter son assistance. Nous sommes en train de programmer 150 millions d'euros de fonds spéciaux pour les populations les plus fragiles au Soudan et naturellement au Sud Soudan. Voilà, je voudrais faire télégraphiquement trois autres observations l'une sur la question de la citoyenneté, évoquée par plusieurs parlementaires, en disant le soutien total que nous apportons au travail effectué par le panel qu'anime le président Mbeki, qui est en train de faciliter les négociations concernant la citoyenneté future et d'autres questions qui sont liées à ce grave problème de la citoyenneté. Concernant le tribunal international, l'Union européenne continuera de soutenir la Cour pénale internationale sans aucune réserve.

Je veux rappeler les dernières conclusions du Conseil, qui ont été très claires l'Union européenne soutiendra un allégement de la dette de ce pays, en prenant en compte comme d'autres partenaires les progrès que nous attendons, que nous voulons accompagner et encourager sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan de la stabilité du pays.